Gospod podpredsednik, hvala lepa za besedo. Spoštovani predstavnik, spoštovane predstavnice vlade, drage kolegice in kolegi! Verjamem, da nas gospod kandidat tudi posluša. Mi v Novi Sloveniji se nismo posebej na glas opredeljevali, mi gospoda Puriča ne poznamo. Kdo bo, zasedel to izjemno pomembno in odgovorno mesto, je vprašanje in stvar predsednika vlade in koalicije, naši glasovi so irelevantni, gospod potrebuje navadno večino in bo danes postavi minister. Rajši pa bi se osredotočil na samo vsebino. To, kar gospoda čaka, tukaj mu mi želimo maksimalno pomagati, nekaj uskušnjem na, izkušenj na tem področju imamo, nekaj naših izkušenj smo želeli že prejšnji ministrici, pristojni za, razvoj in kohezijo, posredovati, pa nas je gladko zavrnila, in zdaj se pa jasno kaže, da smo imeli še kako prav. Kje smo imeli prav? Rekli smo, še pravi čas, pravi trenutek, mislim da v drugem letu prejšnjega mandata, da vendarle naj vlada gre v spremembo operativnega programa izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje dva štirinajst-dva dvajset. Ker je ta operativni program, ki ga je Slovenija spisala, slovenska vlada sprejela, evropska komisija pa ga je samo podpisala šestnajstega decembra dva tisoč štirinajst, in nam je komisarka povedala, ko je bila tukaj na obisku, komisarka, pristojna za kohezijo, da seveda to naš dokument, da ga lahko spremenimo. Ministrica je takrat rekla: "Joj, to je eno leto mrtvega tukaj." Ja in? Zdaj pa imamo štiri leta mrtvega črpanja. Na to hočem, opozoriti. Zdaj seveda malo nerodno je, se mi, malo nerodno je, da nekako temu ministru rečemo minister brez resorja, ne ... Ta minister ima skoraj vse resorje. Ni glavni, ne, ampak tudi se strinjam, bi bilo dobro, da bi bil podpredsednik vlade. Če ta gospod minister ne bo imel maksimalne podpore predsednika vlade, vsaj tolikšne, kot jo ima njegov minister za finance, potem ne bo rezultatov. In tudi jaz mu tako ko predsednik vlade želim veliko rezultatov, samo to, samo to pričakujemo. Jaz sem, b, b da, bi želim, želim, bodočemu ministru, naslednje, položiti na srce, ne. On je minister za razvoj in kohezijo. Najprej je razvoj te države. In bi mu rad povedal, da pričakujem od njega končno in enkrat skladni regionalni razvoj. Danes smo tukaj slišali podatke, pa bom zdaj podčrtal Pomurje, od tam prihajam in poznam situacijo, v kakšni živijo ljudje. Hvala bogu, ne, ampak to je takšna bolj čudna, črna hvalnica, bi rekel, hvala bogu, da je blizu Avstrija. Avstrija nas rešuje, in, rešuje eksistenčne probleme naših prekmurskih oziroma pomurskih družin, pika. Ne? Seveda, nobena od slovenskih vlad do zdaj, tega noče priznati, ni hotela priznati, ker če bi, ne, če bi, potem bi šla v spremembo zakonodaje, da bi tem ljudem, na neki način izrazili priznanje, da se ne selijo ven, ostajajo tukaj davčni rezidenti. In tukaj poudarek na davčni rezidenti. Saj poznate to problematiko, ki se kar vleče in se kar noče rešiti. In ljudi odganjamo, odganjamo iz te države. In se, kot je bilo za govornico povedano, podeželje, konkretno v tem primeru Pomurje, se prazni, Pomurje se prazni. In če si Slovenec v Prekmurju, ti nihče ne pomaga, pika. Za tem stojim. Sem pa zadovoljen, prav zanimivi slučaj, da ravno takrat, ko je bila Alenka Bratušek na oblasti, sem bil predsednik odbora zadeve Evropske unije, opozicijski seveda, ampak mi je, sem imel odlične člane, v, v tem odboru in smo uspeli sprejeti soglasno sklep, da vlado zavezujemo, da vlada vsak kvartal pride na odbor zadeve Evropske unije in poroča o izvajanju, operativnega programa oziroma evropske kohezijske politike. sem zadovoljen, da to, ta sklep spoštuje, ker se seveda še ni bil preklican, tudi ta vlada. In skozi ta kvartalna poročila bomo seveda spremljali delo ministra. Upam, da nas bo tudi poslušal. Upam, da bo tudi razumel, zakaj smo v Sloveniji naredili dve kohezijski regiji, vzhodno in zahodno. In, obžalujem pa, da da vlada ni sprejela dva operativna programa za vsako kohezijsko regijo posebej. Zato se iz vzhoda denar ...